Gospodine predsjedniče, velika su očekivanja, gospodine Hoyer, od Europske investicijske banke. Velika su očekivanja srednjih i malih poduzeća, velika su očekivanja mnogih urbanih i ruralnih sredina, lokalnih i regionalnih vlasti. Kriza u mnogim zemljama traje predugo i zato su očekivanja usmjerena prema Europskoj investicijskoj banci, u podršci javnom sektoru i privatnom sektoru, s pravom jako velika. Na primjer, mnoge zemlje istočne Europe, Hrvatska iz koje ja dolazim, trebaju velika ulaganja. Naša očekivanja idu prema tome što ste ranije iznijeli, reformi koju činite u samoj Europskoj investicijskoj banci i pokušaju da napokon imamo sinergiju kohezijske politike, financiranja Europske investicijske banke i Junckerovog fonda kao dijela Vaše banke ili naše banke. Tu sinergiju moramo iskoristiti i očekujemo da upravo na toj sinergiji dobijemo i značajne rezultate.